Daar mist de heer Goebbels het essentiële punt, namelijk dat groene economie de enige toekomstige economie is en dat daar nu net de banen in zitten. De groei van de economie in Europa zit juist in die sectoren.

Dat blijkt nog steeds een beetje lastig te zijn. Maar verder, als wij onze klimaatambities verhogen van 20 naar 30, komen er zes miljoen banen bij in Europa!

Dus als u die doelstellingen wilt halen, dan zullen wij daarin moeten investeren.